Tuttavia, tali principi andranno effettivamente declinati anche in considerazione delle specificità nazionali e delle peculiari condizioni di partenza nei mercati dei singoli Stati membri, realizzando condizioni di effettiva reciprocità e parità fra i differenti mercati europei e tra gli operatori. L'apertura dei mercati nazionali passeggeri andrebbe realizzata ricomprendendo anche il trasporto convenzionale, e non solo le cosiddette linee ad alta velocità, anche per garantire servizi efficienti sulle linee minori e meno redditizie.

Infatti, accanto ai treni veloci, simbolo di efficienza e modernità, sulle linee secondarie permangono situazioni anacronistiche, con l'utilizzo di materiali obsoleti e servizi inadeguati, alla mercé di qualsiasi banale inconveniente metereologico o logistico, tali da determinare disagi ai cittadini, in particolare ai pendolari, e in grado di compromettere lo sviluppo turistico ed economico di molti territori.